Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass die Anzahl der Kernkraftwerke in der Welt steigt und dass zum Beispiel in China 24 neue Kernkraftwerke gebaut werden dort spielt die Musik. Dass die Kernkraft kein CO2 ausstößt, wenn sie erzeugt wird, müsste eigentlich jedem klar sein. Und diese Vorfälle, von denen Sie dort sprechen, haben mit den Reaktoren überhaupt nichts zu tun. Ich bleibe dabei, dass die deutschen Kernkraftwerke mit Abstand die sichersten der Welt sind.